Am votat în favoarea rezoluției asupra situației din Gaza, însă consider că textul nu este întru totul satisfăcător. Desigur, este important ca vocea Parlamentului să se facă auzită în contextul evenimentelor din 31 mai. Este în mod evident nevoie de o anchetă, cu o prezență internațională credibilă, pentru a face lumină asupra evenimentelor petrecute la acea dată. Este, de asemenea, important ca Parlamentul să și manifeste interesul față de situația umanitară din Gaza, luând în considerare și preocupările legitime ale Israelului pentru propria securitate. Însă cred că este contradictoriu să cerem o anchetă și, în același timp, să calificăm ceea ce s a întâmplat drept încălcarea dreptului internațional, cum se întâmplă la punctul

Dacă Uniunea Europeană vrea să joace un rol în Orientul Apropiat, este esențial să fie percepută ca un mediator neutru.